ég kem hér upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra fyrirspurnin hljóðar svo með leyfi forseta kanna yfirvöld að einhverju leyti hugsanlegan sakaferil fólks sem komið hefur hingað til lands frá ýmsum evrópulöndum eftir að lög um frjálst flæði vinnuafls tóku gildi fyrsta maí síðastliðinn ef svo er hvernig er þetta gert eins og við öll kannski höfum heyrt af umræðu núna undanfarnar vikur að þá hefur aðstreymi af erlendu fólki sem hingað er komið til að starfa aukist mjög mikið eftir að þessi lög um frjálsa för launafólks voru tekin upp frá og með fyrsta maí síðastliðnum þá var opnað fyrir frjálst flæði sem kallað er frá löndum eins og eistlandi lettlandi litháen póllandi slóvakíu slóveníu

við vitum það að síðan hafa fjölmargir einstaklingar komið hingað til lands tölurnar eru nokkuð á reiki ég er sjálfur með fyrirspurn liggjandi til hæstvirts félagsmálaráðherra um það hvernig staðan var þann fyrsta nóvember síðastliðinn og bíð eftir svari hvað það varðar tölurnar eru nokkuð á reiki en þær hafa heyrst þessar tölur á milli sjö og tíu þúsund manns mig fýsir að vita það hvort íslensk stjórnvöld kanni sem sagt að einhverju leyti hugsanlega sakaferil hjá þeim sem hingað koma og þá með hvaða hætti þetta er þá gert ef um það er að ræða